Het Parlement verergert nu deze situatie door te stellen dat de ECB verantwoording moet afleggen aan dit Europees Parlement. Dat is het zoveelste voorbeeld van schending van het Verdrag, en daarmee van de rechten van de burger en van de lidstaten, onder het mom van de crisis.

Niemand gelooft ook dat het centraliseren van incompetente nationale toezichthouders tot kwaliteitsverbetering zal leiden. Het gaat hier alleen maar om een opmaat om te komen tot herkapitalisering van de banken via het ESM.